C'est pourquoi je salue le fait que la question de la violence, y compris les attaques terroristes contre les civils et l'incitation à la violence, soit centrale dans le rapport publié vendredi dernier. Je me permets d'ailleurs d'attirer l'attention de Mme Auken aussi là-dessus, parce que, parfois, elle semble ignorer cela et

La priorité doit être, en effet, le rétablissement de la confiance entre les parties et, pour cela, il faut essayer, autant que possible, de jouer le rôle d' honest broker